Je résume parce que ça ne vaut pas la peine d'y perdre du temps. Quatre chaînes nationales n'ont pas rempli les obligations d'enregistrement auxquelles elles sont tenues par la loi. Elles sont suspendues temporairement et, actuellement, se soumettent à ces obligations, et j'espère que leur régularisation sera rapide. Dans une résolution commune avec les Verts et le groupe GUE, mon groupe rappelle son attachement inébranlable à la liberté d'expression et à sa pluralité. Mais je m'étonne de la conception à géométrie très variable que le PPE a de cette liberté d'expression. N'est ce pas vous, chers collègues, qui avez voté contre la résolution sur la liberté la presse en Italie en défendant Berlusconi? Si vous voulez vous couvrir de ridicule aujourd'hui, je vous en prie, faites le. Vous serez en nombre tout à l'heure au vote, profitez en!